Hvala lepa, predsedujoči, kolegice in kolegi, vsi državljani, ki spremljate to sejo. Zdaj, vsi smo, kaj naj rečem, da izberem izraz, da me ne bo kakšen kolega potem, omenjal, kaj sem uporabila, zaskrbljeni. Sama sem bila zelo, tudi tem, ko sem ko sem slišala iz medijev, da se to zgodilo, da so se zdaj nenadoma našle oporoke na sodišču, pošteno povedano, nev, ni mi jasno, mislim, na kak način se to, lahko zgodi, ampak zgodilo se je, in zdaj, tudi sama razumem, namen, da se nekako s tem zakonom poskuša sanirati to škodo, ki je nastala in popraviti za naprej, da ne bi do takih situacij prihajalo. Spomnimo se vsi odbora za pravosodje, na katerem smo obravnavali to tematiko na predlog poslanske skupine NSi, skupaj smo potem oblikovali sklep, s katerim smo med drugim tudi, pozvali, k temu, da se poda eno poročilo o tem, da s katerim se bo ugotovilo stanje, o številu zadev in tudi o odgovornosti, tako da tako da bomo o tem, ta rok še ni potekel, in, in bomo takrat šele videli, kaj je na stvari. Zdaj, predlagatelj predlaga, da se da se register prenese. Saj vseeno, ali kako se temu reče, bistvo je, kaj je vsebina, da se nekaj prenese iz enega registra, ki že obstaja, pa se naredi na na sodišču register, seveda se mora ustanoviti na sodišču register. Kako? Samo ga prenesemo. Tam bomo morali narediti novega. Ja, prenesli bomo podatke, ampak bo sodišče zdaj imelo, bi imelo nekaj, česar zdaj nima. Ne, saj vi lahko rečete: "Nismo tega izrecno napisali." Ampak dejansko se bo to bi se to zgodilo, bi ga na na sodišču pač narediti. Ja, prenesemo podatke in vse, ampak dejansko bi pa to pomenilo nov register, na sodišču in s tem bi se po mojem mnenju stvari po nepotrebnem dodatno, ker sedaj samo sodišče je reklo, da in začeli, da so ukrepali in da so začeli, en pravilnik, da so začeli te ugotovljene nepravilnosti odpravljati in da se zdaj tisti register Notarski zbornici nekako, kako naj rečem, polni, in da bo s tem zadeva za za naprej. Tudi, pa sprejeli ta zakon in nekako zadevo prinesli na Vrhovno sodišče, za nazaj zadev ne moremo popraviti. Ne, in da zdaj kompliciramo pa prenesemo ali in dajemo sodišču neko novo pristojnost, spet, to, dajemo tja, mislim da bi preveč, zapletli, povzročili, po nepotrebnem če dodatno zmedo. Razen tega, sama sem pristaš tega, da sodišče ohranja čim bolj funkcijo sojenja in ne nekih registrov. Ja, saj ima zemljiško knjigo, ima ke neke druge registre, ampak, tukaj mislim, da je dobra rešitev bila ta, da se je prenesla zadeva na zbornico. Pa če malo samo še omenim kolega Dobovša, ki tako, manipulira s temi besedami. Je privatizacija pravosodja. Pa poslušajte, lepo prosim, a je zdaj, bom bo bo, a kaj je notarska služba, sploh je to privatizacija pravosodja, ali kaj je? Odločili smo se v tej državi, pač nekatere službe imeli, in zdaj s tem, manipulirati in reči, da to zdaj manipulacijo sodnih funkcij, kako že, esim se tem se nikakor ne morem strinjati. Torej, z mene že iz tega vidika, da bi tako, poleg tega, da bi to povzročilo, organizacijske in logistične, kakršnekoli že hočete težave poleg tega, stroška, je tudi to, da, se bi dala sodišču neka funkcija, ki smo jo iz sodišča ponesli ven, zaradi tega, ker želimo, da se sodišče ukvarja s sojenjem. Kar se pa tiče te plačljivosti, vpisa v register oporok. Glejte, jaz sem globoko prepričana, da vse vse odgovornosti za to, kaj mi v naši privatni sferi počnemo, pač ne moremo naložiti državi. sestaviti oporoko sploh ni obvezno. Imamo dedovanje na podlagi zakona, če nam pač ni, oporoko. Lahko jo, napišemo, pa jo hranimo doma, saj sploh ni treba, da jo da jo hranimo na sodišču. Nihče nas ne sili. Če se odločimo, pač, potem se to vpiše v register. strinjam se, da je to kar visok strošek, sorazmerno visok strošek, ampak za vsako uslugo, ki jo pač, ali oziroma storitev, ki jo nudi sodišče, vedno plačamo neko neko neki strošek, sodno takso ali pač pri notarju določen strošek. Ne vem, zakaj bi tukaj bila izjema. Imamo možnost hraniti, ampak to je samo ena izmed oblik, da se pač zapustnik, zavaruje, da bo ta oporoka dejansko razglašena. Mogoče pa sploh noče, da bi bila oporoka tam nekje, na sodišču ali pa kjerkoli. Mogoče, jaz jo bom, ne vem, hotela imeti doma, v omari, pa jo bo potem, ne vem, sin potegnil, ko bom jaz umrla, iz omare pa jo bo odnesel na sodišče. preveč, preveč se mi zdi, da nalagamo teh obveznosti državi. In tukaj gre za posameznika, ki se bo odločil, ali sploh bo ali ne bo, to dal registrirati, če jaz prav razumem zadevo. Torej, drugo pa, mislim, da vsekakor vsekakor, glede na to, da tistega da tistega poročila, smo zavezali Vrhovno sodišče predvsem, da poroča o tem, koliko je teh koliko je oporok, kdo je za to odgovoren, tako kar smo naložili na Odboru za pravosodje, sploh ne vemo, kakšna je sploh, kakšno je stanje, kakšna je škoda, in ne vemo, koliko je zdaj v odnosu do vseh oporok, to vemo, kolikšno je število, ampak kaj je, kakšno je dejansko stanje. In zato, ker zdaj bi z neko zakonsko rešitvijo prenosom registra, ki, se zdaj dokončno vzpostavlja, ko smo ugotovili to napako, napaka je bila, prišlo, nihče ne pravi, da ni. Prenašati se mi zdi, iskreno, se mi zdi, ne, smo, da zdaj jaz, kako že, bivša in bodoča sodnica, ke bi rekel kolega Gorenak, že vem, ampak zdi se mi nesmiselno prenašati neko zadevo zdaj iz notariata na Vrhovno sodišče. Saj ima že dovolj stvari, ki jih opravlja Vrhovno sodišče. Tam ta register že živi, že obstaja. Ko smo imeli notarje, zbornico, na na Odboru za pravosodje, notarska zbornica ni imela nobenih težav s tem s tem registrom in s čimerkoli. So rekli, da funkcionira. Zdaj se bodo te stvari, uredile še za naprej. In res ne vidim, zakaj, bi bilo potrebno to na Vrhovno sodišče, in nalagati še neke dodatne naloge, zato zato sploh ker ne moremo za nazaj rešiti. Potem pa je predmet druega zakona odškodninska odgovornost države. Mi smo na Odboru za pravosodje rekli, da naj naredi, državno pravobranilstvo en načrt, kako se bo lotevalo teh zadev. Meni je tudi zelo zelo me je zbodlo to, ko je predstavnica pravosodja povedala: "Pa naj grejo na sodišče." Ne moremo tako tega državljanom na ta način reči. Ne moremo. Dejstvo je, da ima vsak pravico do odškodnine, če jo povzroči država že na podlagi ustave, ampak ima pa prej možnost, da gre na državno pravobranilstvo. In tam tudi ima obveznost, da se poskuša najprej poravnati. Ne vem, kaj zdaj v konkretnih zadevah, kako zdaj odloča, in tudi to je treba pogledati, kaj se zdaj v tej zadevah dogaja. Ali sploh, koliko je teh, ki, državljanov, ki so dediči, pa oporoke niso bile razglašene, koliko je tistih, ki bi dejansko uveljavljali to odškodnino, ki pač niso pravilno dedovali, kaj je na stvari. Mislim, da, saj razumem željo, da se zadeva hitro, uredi, marsikdaj se pač pri nas res ne uredi hitro in zelo zelo, sem bila neprijetno presenečena, ko se je to ugotovilo, da se je tudi to dogajalo. Ampak, mislim, da to zdaj, ta prenos, ne bo prinesel ničesar, ne bo dal neke neke dodatne učinkovitosti, v tej zadevi, no. Tako da stvar, ki zdaj zdaj že, nekoliko bolj utečena, je ni ni treba zdaj prenašati na na Vrhovno sodišče. Zato sem tudi sama podprla, bom podprla sklep, da zakon pač ne gre v drugo obravnavo. Hvala.